Ich bin leider durch einen Verkehrsstau aufgehalten worden und konnte nicht rechtzeitig zu dieser Debatte kommen. Ich würde Sie bitten, mir die anderthalb Minuten für meine Fraktion noch zu geben. Wir haben mit der Parlamentswahl in Belarus erneut eine Wahl erlebt, die keine war. Wirklich neu war allenfalls die zynische Empfehlung von Präsident Lukaschenko, dass sich Europa an dieser Wahlmanipulation eine Scheibe abschneiden könne. Zum Glück ist solche Hybris zeitlich begrenzt, auch wenn dieser Diktator wie der in Nordkorea bereits seinen jüngsten Sohn für die Thronfolge auflaufen lässt. Ob Lukaschenko wirklich der letzte Diktator in Europa ist, daran habe ich allerdings angesichts der Vorgänge in Moskau meine Zweifel. Leider bleiben nun die zehn Plätze in der Interparlamentarischen Versammlung EuroNest weiterhin unbesetzt, weil wir die Vertreter eines nichtlegitimen Parlaments nicht in unserer Mitte dulden werden. Die Außenminister haben die Sanktionen gegen das Regime verlängert, das ist richtig. Wir sollten aber aufpassen, dass diese Maßnahmen nicht unterlaufen werden. So gibt es rund ein Dutzend bekannter Strohmänner, die über private Firmen und Scheinfirmen Devisen beschaffen und Exporte und ausländische Investitionen organisieren, deren Erlöse dem Diktator zufließen. Wir sollten deswegen im Gegensatz zum Einreiseverbot für die Regimestützen Visa und Reiseerleichterungen für die Bevölkerung beschließen. Die Ausstrahlung und Anziehungskraft des Friedensnobelpreisträgers EU wird auch in Belarus seine Wirkung nicht verfehlen. Verzichten sollten wir jedoch darauf, den Knüppelgarden von Lukaschenko Anschauungsunterricht zur Auflösung von Massendemonstrationen zu geben, wie das in Deutschland geschehen ist. Zur Soft Power die wir ausüben können, sollten künftig gezielte Wirtschaftssanktionen gehören. Und das fängt schon damit an, dass die Lufthansa das Regierungsflugzeug von Lukaschenko künftig nicht mehr wartet.